Ja, wir unterstützen die Arbeit der Kommission, auch wenn wir das eine oder andere Mal Streitigkeiten haben. Aber in diesem Fall hundertprozentige Unterstützung, weil wir in der Tat wollen, dass das multilaterale Handelssystem gestärkt wird. Nur dann, wenn es gelingt, auf einer regelbasierten Ebene weiterzuarbeiten, können wir auch garantieren, dass Handel für die Entwicklung dienlich ist. Deswegen sind wir so stark dahinterher, dass wir auch in Buenos Aires einen Erfolg haben werden. Wir brauchen ein klares Signal, dass die Überfischung der Meere durch unerlaubte Subventionierung aufhört.

Deswegen kann es nicht sein, dass bei diesen 164 Ländern ein oder zwei Länder beigehen, dieses System zu sabotieren.

Ich finde es skandalös, dass die USA sich verweigern, über konkrete Fortschritte nachzudenken, und sich sogar verweigern, letztendlich überhaupt einen Text auf den Tisch zu legen. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um sich aktiv beteiligen zu können, dass wir uns verständigen auf einen Text, auf konkrete Schritte, die vielleicht auch über Buenos Aires hinausgehen können. Das wird die zentrale Aufgabe sein, dass dieses eine Land nicht damit durchkommt, sondern dass wir gemeinsam Fortschritt nach vorne bringen können.